hæstvirtur forseti ég mæli fyrir framhaldsnefndaráliti um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sex frá meiri hluta fjárlaganefndar nefndin hefur haft frumvarpið til athugunar og í því skyni leitað skýringa hjá fjármálaráðuneyti og fagráðuneytum varðandi beiðnir um auknar fjárheimildir meiri hlutinn gerir breytingartillögur við sundurliðun tvö sem samtals nema þrjú hundruð sjötíu og sjö komma átta milljónir króna til hækkunar auk þess eru gerðar breytingartillögur við fjórðu grein frumvarpsins einstakar tillögur eru skýrðar í álitinu auk þess sem fjallað verður nánar um þær í framsögu hæstvirtur forseti ég vil vísa til þessara breytingartillagna sem hefur verið dreift hér og eru á sérstöku þingskjali meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er tillaga um í sérstökum þingskjölum alþingi tuttugasta og áttunda nóvember tvö þúsund og sex birkir j jónsson einar oddur kristjánsson drífa hjartardóttir arnbjörg sveinsdóttir dagný jónsdóttir og ásta möller hæstvirtur forseti við aðra umræðu fjáraukalaga kom skýrt fram í þeirri umræðu að meiri hluti nefndarinnar taldi að hann þyrfti meira svigrúm til að fara sérstaklega yfir málefni heilbrigðisráðuneytisins á milli annars og þriðju umræðu tillögur meiri hluta nefndarinnar bera þess merki að við höfum tekið málefni heilbrigðisráðuneytisins sérstaklega til skoðunar og leggjum til að útgjöld til sjúkrahúsa heilbrigðisstofnana og heilsugæslustöðva verði auknar um tvö hundruð milljóna króna á milli umræðna til að mæta greiðsluvanda þeirra stofnana jafnframt leggjum við til viðbótar þrjú hundruð sextíu milljónir af ónotuðum fjárheimildum til öldrunarstofnana en það er ofan á fimm hundruð milljóna sem komu frá tillögum ríkisstjórnarinnar við aðra umræðu fjáraukalaga hæstvirtur forseti við leggjum mikla áherslu á það að þær tillögur sem við höfum lagt fram til að koma til móts á fjárhagsvanda heilbrigðis öldrunar og dvalarheimila í landinu skiptir mjög miklu máli staðreyndin er sú að margar af þessum stofnunum hafa glímt við ákveðinn greiðsluvanda og það hefði verið mjög erfitt fyrir þessar stofnanir sem sinna svo mikilvægu hlutverki að fara yfir áramót með mikinn skuldahala sem hefðu á leitt það af sér að viðkomandi stofnanir hefðu fljótlega lent í miklum greiðsluerfiðleikum sem hefðu leitt það af sér að þær stofnanir hefðu þurft að greiða dráttarvexti og vanskilagjöld eins og við þekkjum og það hefur að sjálfsögðu gríðarlega mikil áhrif á rekstur viðkomandi stofnana og því mjög brýnt að koma til móts við þessar stofnanir það er gerð grein fyrir því í þingskjalinu hvernig þessum fjármunum er skipt á milli

við áttum ágætt samstarf í meiri hluta nefndarinnar við starfsmenn heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytisins í þessari vinnu og í raun og veru hefur það sem hér er lagt fram verið unnið í samvinnu við starfsmenn heilbrigðisráðuneytisins hæstvirtur forseti við þriðju umræðu og lokaumræðu fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sex er gert ráð fyrir því að þrjú hundruð sjötíu og átta milljónir króna verði varið til hækkunar þar af leiðir að afgangur ríkissjóðs frá árinu tvö þúsund og sex verða fjörutíu og fjögur komma sex milljarðar um það bil og við erum þar með að skila ríkissjóði með miklum afgangi við erum jafnframt að verja heilmiklum fjármunum aukalega til velferðarkerfisins og til þess að bæta hag almennings í landinu og í ljósi góðrar stöðu ríkissjóðs er það mikið ánægjuefni að geta afgreitt fjáraukalög ársins tvö þúsund og sex með svo miklum afgangi sem raun ber vitni og hæstvirtur forseti þar með hef ég lokið máli mínu